Señora Presidenta, afortunadamente el sistema en Grecia sigue siendo el Estado de Derecho y, por tanto, quienes tienen que responder penalmente por el asesinato de un militante de izquierdas deben hacerlo.

Pero es a toda Europa a la que le corresponde estar a la altura de sus valores, y creo que el propio Parlamento Europeo tiene una misión que cumplir a la hora de llenar de contenido ese espacio de legislación penal que debe penalizar en toda Europa el discurso del odio y la incitación a la violencia.